Spoštovani podpredsednik, državna sekretarka s sodelavci, poslanke, poslanci! Bistvo predloga sprememb in dopolnitev veljavnega zakona o vinu je razširitev izjeme, ki dovoljuje prodajo neoriginalno polnjenega deželnega vina. Taka prodaja je po veljavnem zakonu dovoljena le pridelovalcem vina, ki lahko vino lastne proizvodnje na tak način prodajajo v svojih proizvodnih obratih. Predlagatelji želijo, da se ta izjema razširi, s tem pa bi znova omogočili prodajo neoriginalno polnjenega lokalno pridelanega vina tudi v gostinskih obratih. Poleg tega predlagatelji predlagajo še znižanje višine višine trenutno predpisanih glog glob za hujše kršitve veljavnega zakona. Slovenija je vinorodna država z visokim deležem samooskrbe ter lastne pridelave, tudi paleta proizvodnje vin je široka. Omejitve, ki so bile uvedene z veljavnim zakonom, so ciljani na ciljale na preprečevanje prevar, zlorab in nelojalne konkurence. Bistvo sedanje ureditve je zagotoviti uporabo za živila primerne embalaže, kadar se neoriginalno polnjeno vino prodaja v gostinskih obratih. Gostinci morajo tudi uporabljati posode, ki preprečujejo ponovno zapiranje po odpiranju. Na ta na ta način se zagotavljata kakovost vin in varnost potrošnikov ter prepričujejo davčne zlorabe. Uveljavitev predloga bi tako predvsem povečala ponudbo nizkokakovostnega vina v gostinskih obratih in odprla možnosti za zlorabe, kot na primer mešanje različnih vin v skladiščih gostincev. Drugi del predloga zakona je zahteva po zniževanju veljavnih kazni, ki so bile prav tako uvedene pred slabimi petimi leti. Socialni demokrati se strinjamo, da v Sloveniji pogosto prehitro posegamo po predpisovanju visokih kazni s tako imenovanim odvračalnim učinkom, a moramo sledeč tudi mnenju vlade poudariti, da v tem primeru veljavnih kazni nikakor ne moremo uvrstiti med drakonske. Višina glob je namreč določena v razporu od v razponu od najnižje do najvišje, potrebno pa se je zavedati, da tudi kršitelji ne sodijo vedno v kategorijo malega vinarja po predstavah povprečnega človeka. Kadar kršitve omogočajo velike premoženjske koristi, morajo temu temu slediti tudi globe. V nasprotnem primeru se omogoča nadaljevanje prakse, znane tudi iz kakšnega drugega področja, ko kršitelj plača globo, ki pa znaša le majhen odstotek pridobljene premoženjske koristi. To pa ne odvrača od kršitev, temveč spodbuja njihovo ponavljanje. Zato tudi menimo, da nižanje veljavnih glob ni primerno, razen če se izkaže, da so v posameznih primerih nesorazmerno visoke glede na težo prekrška. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo sicer prisluhnili argumentom predlagateljev, a menimo, da bistvene spremembe veljavnega zakona trenutno niso potrebne. Zato ob glasovanju ne bomo podprli predloga sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.